au travers de notre politique extérieure, bien évidemment, et ne pas renforcer par inadvertance les régimes autoritaires. La crédibilité à laquelle vous appelez cette assemblée aujourd'hui risque d'être mise à rude épreuve dès le mois prochain, puisque nous devrons ratifier l'accord commercial avec le Viêt Nam. Le Viêt Nam qui, aujourd'hui, connaît un large recul en matière de droits humains, de trop nombreux prisonniers politiques et un renforcement de cette situation problématique en

Comment agir de manière unie?